Monsieur le Président, le fanatisme qui prend pour cible la religion des autres est une barbarie qui doit être dénoncée et combattue par tous les démocrates. C'est pourquoi il est si important que nous disions aujourd'hui notre solidarité avec tous ceux qui sont persécutés pour leur foi partout dans le monde. Les terribles attentats menés par Al Qaïda en Irak et en Égypte et les menaces que font peser les fondamentalistes islamistes sur les chrétiens d'Orient ont en réalité un but créer des tensions entre les religions, attiser les haines, monter les communautés les unes contre les autres et provoquer un choc des civilisations.

Aujourd'hui, nous devons réaffirmer solennellement le droit de toutes les minorités à pratiquer librement et en sécurité leur religion partout dans le monde, y compris chez nous en Europe. Nous devons défendre le pluralisme religieux, la tolérance et la compréhension mutuelle chez nous en Europe et partout dans le monde. C'est pourquoi je forme le vœu que la révolution démocratique qui touche la Tunisie s'étende demain à d'autres pays pour que se diffusent les valeurs de respect, de tolérance et de laïcité.